hlutastörfum frumvarp þetta er lagt fram til að innleiða með fullnægjandi hætti evróputilskipun um rammasamninginn um hlutastörf eftirlitsstofnun efta hefur talið þær undanþágur sem eru í þriðja og fjórðu málsgrein annarrar greinar laganna of víðtækar til að samrýmast tilgangi framangreindrar tilskipunar við smíði frumvarps þessa var haft samráð við alþýðusamband íslands bandalag starfsmanna ríkis og bæja bandalag háskólamanna starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis samband íslenskra sveitarfélaga og samtök atvinnulífsins samkomulag varð um að fella undanþágur sem eru að finna í þriðja og fjórðu málsgrein annarrar greinar laganna brott og er efni frumvarps þessa í samræmi við þá tillögu ég vil leggja áherslu á að frumvarp þetta hefur engin áhrif á heimildir ríkis og sveitarfélaga til að ráða til starfa fólk sem á grundvelli hlutlægra ástæðna fær greitt tímavinnukaup enda samræmist slík ráðning ákvæðum kjarasamninga og eftir atvikum öðrum lögum

tímavinnukaup virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar